Ein erklärtes Ziel dieser Richtlinie ist es, die geltenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Industrieemissionen zu vereinfachen und in einer einzigen Richtlinie zusammenzufassen und damit Bürokratie abzubauen.

Bürokratieabbbau bedeutet für mich, dass nicht neue Berichtspflichten und komplizierte Verfahren geschaffen werden, sondern dass vor allem Doppelregelungen und unnötige Auflagen vermieden werden. Gerade für die Landwirtschaft bringt der Kommissionsvorschlag eine neue Bürokratieflut. Durch die Ausdehnung des Anwendungsbereichs würden damit auch solche Tierhaltungs und Aufzuchtbetriebe unter den Geltungsbereich fallen, die in keiner Weise mit den Industrieanlagen zu vergleichen sind, auf die diese Richtlinie eigentlich zugeschnitten ist. Darüber hinaus schlägt die Kommission Regelungen vor, die bereits Inhalt einer Nitratrichtlinie oder der Wasserrahmenrichtlinie oder der Grundwasserrichtlinie sind. Ich bitte um Unterstützung für unsere Änderungsanträge zur Vermeidung dieser Doppelregelungen. Die Berechnung der Obergrenzen bei der Tierhaltung muss auch bei Geflügel vernünftig und nachvollziehbar sein. Bitte stimmen Sie mit mir gegen das Aufsplitten in Masthähnchen, Legehühner und Truthühner! Das nennen wir in Deutschland Erbsenzählerei. Es darf auch keinen Versuch geben, das Thema Bodenschutz mit dieser Richtlinie durch die Hintertür wieder einzuführen. Bodenschutz ist wichtig. Hier müssen effiziente nationale Gesetze greifen.

Das ist ein guter Kompromiss. Mit Emissionsobergrenzen, die die Mitgliedstaaten bei der Genehmigung von großen Industrieanlagen als absolute Obergrenze einhalten müssen, unterbinden wir die inflationäre Ausnahmepraxis, die in einigen Mitgliedstaaten bislang existiert. Wir garantieren damit ein hohes, gleiches Sicherheitsniveau. Mitgliedstaaten können sich damit nicht mehr auf Kosten der Umwelt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.